Elnök úr, tisztelt elnök asszony!

Arra kérem Önöket, hogy az Európai Tanácsban világosítsák fel a magyar kormányfőt a különbségről.

A fiatalok nem csak a munkanélküliség kezelésére várnak, hanem arra is, hogy a törvényhozás segítse a digitális korszak kiterjedését, hogy az internet mindenki számára elérhető legyen, ezért arra kérem Önöket, hogy a digitális agendát, a szélessávú és az energiahálózatokhoz történő beruházásokat tekintsék prioritásoknak. A Recovery Program tapasztalatai alapján mondhatjuk, hogy a források mellett az engedélyeztetés felgyorsítása, hatékonyabbá tétele, az akadályok lebontása nagyon fontos. És végül, mint az Euronest tagja üdvözlöm és várakozással tekintek a keleti partnerség csúcsra. Az európai demokratikus értékeket muszáj a világ szélesebb körében, a keleti tagállamokban is terjeszteni, és a gazdasági kapcsolatokat kihasználni.

Önnek és szociáldemokrata kormányának kívánok nagyon sok sikert a következő félévben.